að það verði klárað að svara þeim spurningum sem hér hafa vaknað varðandi þessa atkvæðagreiðslu háttvirtur þingmaður ólína þorvarðardóttir spyr hvað það er sem er ósagt í málinu háttvirtur þingmaður hafði rætt þetta fram og aftur í sex mánuði í sumar það sem er ósagt í málinu er það hvernig þeir þingmenn sem koma upp í sumar hrósandi fjárlaganefndarfólki fyrir þá góðu niðurstöðu sem þar náðist að þeirra mati þurfi þá fyrirvara sem alþingi setti það er ósagt hvernig fólk hefur turnast fram þeirri skoðun sinni vegna þess að hér erum við að ræða frumvarp sem er gerbreytt og kollvarpar þeim fyrirvörum sem alþingi setti í sumar hvers vegna geta þingmenn ekki skilið það að málið er gerbreytt og það sem er ósagt í málinu er það sem spurt var um frú forseti ég vonast til þess að háttvirtir þingmenn hafi það